Mé poděkování patří také zástupcům slovenského a maltského předsednictví za enormní nasazení k dosažení dohody. Děkuji samozřejmě také předkladatelům návrhu, paní komisařce Jourové a generálnímu ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, ale v prvé řadě svému asistentovi Michalu Vaňáčkovi za obrovský kus práce, kterou odvedl na tomto textu. Jako každá legislativa i tato revize je kompromisem mezi Evropským parlamentem a členskými státy. Vyjednaný text se neodklonil od svého zamýšleného cíle a může přinést hmatatelné výhody evropským občanům. Já bych ráda proto vyzvala všechny kolegyně a kolegy, kteří podporují nastavení a vymáhání férových podmínek na vnitřním trhu, aby dnes tuto vyjednanou dohodu podpořili.